fyrst varðandi hvort eitthvað hefur breyst þá held ég að það sé hárrétt að kannski það sem liggur undir spurningunni hjá háttvirtum þingmanni pétri h blöndal að það hefur ekki nægilega mikið breyst þó skal tekið fram að í þeirri uppstokkun sem hér átti sér stað þar sem við í nánast í nauðung áttum ekki bankana þeir voru einfaldlega eign annarra þeir voru endurreistir af þeim sem áttu þá það var bara þannig

varðandi afstöðuna til jóhönnu sigurðardóttur ég nefndi hana sérstaklega vegna þess að ég held að það hafi verið óumdeilt að þar hafi farið sá stjórnmálaleiðtogi sem hefur hvað harðast barist fyrir réttlæti í þessu samfélagi og er hvergi tengdur því hruni sem hér átti sér stað öðruvísi en það að hún hefur jú verið í ríkisstjórn og þingmaður allan þennan tíma og núna síðast í ríkisstjórn frá tvö þúsund og sjö

leyft okkur að birta gögnin eftir sem áður en ég get ekki svarað fyrir það sem varðar alþjóðagjaldeyrissjóðinn í þessu tilfelli var ekki þegar sú umfjöllun átti

varðandi aðra þætti eins og hérna var